Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Pred nami je danes znova odgovorna naloga, izbrati moramo varuha človekovih pravic, temeljni organ za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do države, občin, in nosilcev javnih pooblastil. Zadostno podporo moramo izkazati človeku, ki bo naslednjih šest let skrbel za to, da se bo skušalo slehernemu človeku zagotoviti temeljne svoboščine in pravice oziroma da se bo njihovo spoštovanje in kršenje ustrezno prepoznalo, iz tega pa bodo nato sledili primerni ukrepi. V žarišču delovanja varuha so človekove pravice pravice, ki pripadajo vsakemu človeku ne glede na spol raso, starost jezik ali vero. Če bi ob neštetokrat slišani definiciji lahko kdo zdolgočaseno zavzdihnil, menim, da poudarjanje ni odveč, posebej glede na čas, v katerem živimo in v katerih lahko praktično na vsakodnevni ravni spremljamo zgodbe, ko posamezniki zaradi svoje narodnosti ali veroizpovedi niso deležni pravične in enake obravnave. Peter Svetina, specialni pedagog za duševno prizadete, je svoje življenje posvetil ranljivim skupinam in jim skušal vedno zagotoviti spoštovanje in dostojanstvo, že pri petindvajsetih je prevzel vodenje invalidske enote v domu počitka Mengeš, na avstrijskem Koroškem je vodil organizacijo Lebenshilfe, v Mengšu pa nato deloval kot pomočnik direktorja in direktor varstveno-delovnega centra, leta dva tisoč štirinajst je soustanovil zavod za socialno podjetništvo na podeželju Grunt. V karieri si je nabral pestrih in raznolikih izkušenj, iz katerih bo kot varuh zagotovo lahko pogosto izhajal, ga pa nedvomno čakajo tudi povsem novi vidiki dela. V SAB-u se zavedamo, da bo bodočega varuha zagotovo čakala težka naloga, letvica je namreč postavljena visoko, a verjamemo, da gospoda Svetino odlikujejo zadostna širina, proaktivnost, znanje in kredibilnost, da mu to ne bo povzročalo težav in da bo postavljene standarde znal doseči. V svoji dosedanji karieri je rešil prenekateri zaplet in prepričani smo, da bo znal to zmožnost preslikati tudi na državno raven. Kot varuh bo moral gospod Svetina pri svojem delu pogosto znati tehtati in iskati ravnovesje ter uravnoteženost, na eni strani se bo moral zavzemati za posameznika in svojo pozornost posvečati individualnim težavam in posamičnim primerom, na drugi strani pa stremeti k temu, da bi se nepravilnosti in pomanjkljivosti urejale na sistemski ravni in bi tako torej služile množicam. Določeni trenutki bodo od njega zahtevali ogromno količino empatije in sočutnosti, drugi neomajnost in nepopustljivost, včasih bodo situacije od njega terjale vztrajnost in brezkompromisnost, v drugih bo moral znati zadeve umiriti, prisluhniti argumentom in stališčem nasprotne strani. Ne bo si smel zatiskati oči in ne molčati, čas za pameten in preudaren premislek si bo vsekakor lahko vzel, nato pa bo moral glasno in neumorno opozarjati na luknje, pomanjkljivosti, slabosti in minuse, zagotovo bo moral biti premišljen, a bo moral biti na drugi vseskozi visoko odziven, saj ob kršitvi oziroma zaznavi kršenja človekovih pravic hiter odziv včasih odločilnega pomena. Premišljenost bo izjemno pomembna tudi pri razporejanju nalog, ogromno jih je namreč, ki kličejo po pozornosti varuha, on pa bo moral preceniti, kako se tiste najbolj pereče, in zato a katere so tiste najbolj pereče in zato zaslužijo prednostno obravnavo, ob tem pa bo moral imeti tudi mediacijske sposobnosti, saj bo moral velikokrat skušati pomirjati razprtije, spraviti sprte strani in premostiti marsikakšen na prvi pogled nepremostljiv jez. Vemo, da se je področje človekovih pravic z napredkom družbe spreminja in razširja, napredek ne prinaša le pozitivnih stvari in številnih pogledih razslojuje, medtem ko imamo na eni strani kopičenje bogastva, imamo na drugi strani stigmatizacijo in izključitev socialno šibkejših, prav tako smo prav zdaj v izjemno občutljivem obdobju, ki ga zaznamujejo migracije, te seboj prinašajo nove razsežnosti kršitev osnovnih človekovih pravic. Varuh bo moral v svojem delovanju ves čas držati korak s spremembami in se nanje ustrezno prilagajati. Želimo, da bo država čim bolje izpolnjevala svojo odgovornost, ko gre za ozaveščanje in zaščito človekovih pravic. V Stranki Alenke Bratušek bomo Petra Svetino soglasno podprli. Hvala, gospod ...